Pretrvávajúce porušovanie základných práv občanov tejto krajiny štátnymi, poriadkovými, bezpečnostnými aj súdnymi orgánmi vytvára v krajine atmosféru strachu a útlaku.

Aj keď iránsky parlament sa zaviazal, že úmrtie Sattára Beheštího vo väzenskej cele prešetrí, nemôžeme prehliadnuť fakt, že v iránskych väzenských celách sa nachádzajú ďalšie desiatky obhajcov ľudských práv, ktorí sú v ohrození svojho života. Preto musíme využiť všetky dostupné možnosti tak sankcie, medzinárodnú diplomaciu, či cielené reštriktívne opatrenia na zastavenie týchto brutálnych represií štátnej moci voči iránskemu ľudu.